Tény, hogy az Egyesült Államokban a nem hagyományos technológiákkal kitermelt gáz az utóbbi években alapvetően átalakította az energiapiacot. A kitermelés több mint felét kitevő alternatív gázforrás hatására Amerikában jelentősen csökkentek a gázárak, és import forrásokra sem kell többé támaszkodni, ahogyan erre a vitában többen is felhívták a figyelmet. Az elhúzódó válság közepette Európa nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy nem mérlegel alaposan egy ilyen lehetőséget, természetesen felelősségteljesen értékelve a pro és a kontra érveket is. Ezért szeretnék kiemelni pár szempontot, melyek figyelembevételével kiegyensúlyozott véleményt formálhatunk a témával kapcsolatosan. Mit jelenthet a palagáz az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a környezetvédelem szempontjából?

Az alternatív gázforrások kiaknázása révén az Unió enyhítheti gázellátási kitettségét. Az új forrásoknak köszönhetően Európa nemcsak az északi tengeri hagyományos gázforrások kimerülését ellensúlyozhatja, hanem csökkenheti bizonyos tagállamok egyoldalú energiafüggését is.

Mint ahogy az amerikai példa is mutatja, az alternatív gázforrások elterjedése alacsonyabb árakhoz vezethet, mivel erősödik a gázpiaci verseny és javul a fogyasztók tárgyalási pozíciója a nagy gázszállítókkal szemben. Az új források ily módon javíthatják az európai ipar versenyképességét és csökkenthetik a lakosságra nehezedő terheket.

Egyfelől mivel a gáz az egyik legtisztább tüzelőanyag, ezért az alternatív gázkészletek kiaknázása megfelelő átmenetet jelenthet az alacsony szén dioxid kibocsátású energiatermelésre való áttéréshez. Másfelől azonban megfelelő szabályozásra és hatékony felügyeletre van szükség ahhoz, hogy a kitermelés során a vállalatok a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfeleljenek.